og við mundum líka leggja spilin á borðið ekki umgangast þjóðina af þeirri lítilsvirðingu eins og ríkisstjórn sjálfstæðisflokksins gerir greina frá þeim skilmálum sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setur hvers vegna er það svona mikið leyndarmál hvers vegna er það gríðarlegt kappsmál ríkisstjórnarinnar að leyna grundvallarþáttum þess sem hér er verið að takast á um það er um meðal annars þá ef það er síðasta þrautaleiðin að ná í alþjóðagjaldeyrissjóðinn hvers vegna er þá leynt og hvers vegna er seðlabankinn hér að fara að gefa ríkisstjórninni ráðherrum sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar áminningu á um að benda á að til dæmis stýrivaxtahækkunin var hluti af þessu samkomulagi hvers vegna á að leyna þjóðina þessum samingum hvers vegna á að leyna henni hvers vegna á að skrifa undir samning við alþjóðagjaldeyrissjóðinn áður en nokkrar upplýsingar eru gefnar um hvað í því samkomulagi stendur það tel ég að eigi að vera allt uppi á borði tala við þjóðina og vera ekki að gera samninga um gríðarlegar lántökur erlendis bak við luktar dyr